Zeker bij de vijfduizend bedrijven die gebruikmaakten van de voormalige Safe Harbour regels, maar vooral ook bij het midden en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze economie die juist in dit soort situaties bijzonder kwetsbaar is.

Enerzijds natuurlijk het beschermen van de gegevens van onze burgers, maar anderzijds, en zeker zo belangrijk, het geven van een stukje rechtszekerheid aan onze bedrijven die gebruikmaken van die trans Atlantische datastromen.